Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, Monsieur le Ministre, chers collègues, ce mercredi, en votant notre rapport, nous allons de fait permettre aux États membres de commencer le processus de ratification. De fait, nous allons ratifier ce plan de relance pour donner notre feu vert à cet emprunt commun historique. Après ce vote, mercredi soir, nous pourrons dire que nous avons assumé notre responsabilité, que nous avons travaillé vite et que la balle est désormais dans le camp des parlements nationaux.

Et de cette gauche radicale à la droite, en passant par notre groupe politique Renew Europe, nous avons su unir autour de ce principe la dette devra être remboursée par les nouvelles ressources propres.

Ceci démontre bien une chose les ressources propres, ce n'est pas une question de gauche ou de droite. Les ressources propres, c'est une question d'aimer et de faire vivre l'Europe, c'est une question d'assumer, d'avoir le sens des responsabilités en protégeant les économies des Européens. C'est une démonstration de la capacité à prendre de la hauteur, à regarder plus loin que les seuls intérêts nationaux, dans l'intérêt des Européens, qu'ils soient Français, Néerlandais, Roumains ou encore Danois. C'est l'exigence que nous attendons des États membres pour se sortir de l'unanimité dans laquelle ils sont empêtrés il faut le dire, ils sont empêtrés sur ce sujet.

Cela, tout pro européen doit le combattre avec force. Vous pouvez compter sur nous, Monsieur le Commissaire, sur notre entêtement pour avancer sur le dossier des ressources propres. Monsieur le Ministre, vous pouvez compter sur notre disponibilité pour avancer de façon constructive mais exigeante dans ces négociations.